Torej, evropsko javno tožilstvo kot sui generis organ bi ravno preprečeval tovrstne primere, ko država članica ne reagira dovolj dobro oziroma ne preiskuje goljufije. In že prej smo dejali, da komaj 31 odstotkov vseh priporočil OLAFA države članice jemljejo resno in jih pretvorijo v obtožnice. Vprašanje je, koliko teh zadev dobi epilog.

To pomeni, da resno potrebujemo en takšen organ, kot je evropsko javno tožilstvo.